Ön komoly tapsot kapott a felszólalása után, bár már felszólalása közben is érzékeltem, hogy itt a teremben valószínűleg egyet fognak érteni Önnel nagyon sokan. De az igazán szép szavak mentén még azért kérdezném, hogy lát e arra lehetőséget, hogy ez az eszköz, vagy az eszköz körüli politikai képlet kezelje azt a szituációt, hogy pl. egyes országokban, így Magyarországon, ennek a pénzügyi eszköznek az elfogadása akár börtönbüntetéssel is járhat.